Więc nie opowiadajmy bajek.

Jest bardzo proste rozwiązanie opłata środowiskowa powinna być zawarta w paliwie im więcej ktoś zużyje paliwa, tym więcej zapłaci tej opłaty środowiskowej. I już rzeczą producenta jest, żeby spalić tego paliwa jak najmniej.